Das würde heißen, dass nur die deutschen und die französischen Unternehmen überleben können, weil die das zahlen können und die anderen nicht. Das ist doch nicht europäisch! Wir wollen doch, dass überall Arbeitsplätze vorhanden sind und dass die Leute ihr Auskommen haben.